Señor presidente, señor comisario, la ley antipropaganda gay de Putin de 2013 ha derivado en la caza de hombres homosexuales de Kadirov hoy. Señor Stylianides, estamos de acuerdo no es suficiente adoptar otra resolución condenando los abusos y las violaciones de derechos humanos en Rusia. En la víspera del Día Internacional contra la Homofobia, les pido que apoyemos la demanda recién presentada por organizaciones LGBTI ante la Corte Penal Internacional. Hagamos que este tribunal juzgue al presidente de Chechenia por genocidio contra los homosexuales. No puede haber impunidad para quienes persiguen y torturan a seres humanos ni tampoco para sus cómplices, por muy poderosos que sean. El día 1 de julio en Madrid, en el World Pride, seremos millones los que pediremos igualdad efectiva y despenalización de la homosexualidad en el mundo.